Ich wurde vom deutschen Fernsehen gefragt Was würde passieren, wenn Italien nicht mehr zahlungsfähig ist?

Ich hoffe, dass das dann auch für alle hier in diesem Haus gilt.

Ich habe nur darauf hingewiesen, wie der Mechanismus ist, wie er in der Vergangenheit war. Und ich glaube, wenn Sie das in der Originalsprache nachlesen, ist es nicht so schlimm, wie es in Italien dargestellt wurde.